Hvala za vprašanje, poslanec Doblekar. Najprej naj malo orišem sistem, po katerem sprašujete. Država je že dva tisoč šestnajst ustanovila Direkcijo Republike Slovenije za vode, ki od takrat dalje skrbi za upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči. z novim letom dva tisoč devetnajst pa bo direkcija za vode postala neka točka, vse nam je, vse na enem mestu za urejanje, in vzdrževanje vodotokov. Na samem ministrstvu bomo pripravili samo še podlage, načrt za urejanje voda recimo, in pa izvajanje evropskih, projektov. Hkrati Zakon o vodah določi obvezne državne gospodarske javne službe, to, kar ste že omenil, ki so odgovorne za izvajanje delo in nalog na področju obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture. Sredstva za izvajanje javne službe so predvidena v proračunu Republike Slovenije. Dela se izvajajo na podlagi letnih programov dela javne službe, ki jih potrdi in njihovo izvajanje tudi spremlja Direkcija Republike Slovenije za vodo. Ministrstvo si za izboljšanje stanja na področju urejanja voda prizadeva predvsem z zagotovitvijo kontinuiranega in zadostnega financiranja izvajanja gospodarske javne službe, ker je bil znesek vlada vlaganj v v preteklih letnih močno povečan. Tudi v bodoče bo tako, saj si kot minister za svojo prioriteto dajem tudi urejanje, vzdrževanje vodotokov in s tem zmanjševanje posledic poplav. Skupno je bilo v preteklih letih za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe na področju urejanja voda iz naslova zagotavljanja rednega investicijskega vzdrževanja ter sanacijskih programov po vremenskih ujmah zagotovljenih v letu dva šestnajst šestnajst milijonov evrov, v letu dva sedemnajst skoraj trideset milijonov evrov in v letu dva osemnajst sedemintrideset milijonov evrov in to kontinuiteto bomo v dva devetnajst-dva dvajset tudi nadaljevali zato, da bomo področje urejanja voda imeli pod kontrolo. V zvezi s poškodbami na območju hudournika Loki Loški Potok pri Tolstem vrhu pri Vačah je direkcija s stanjem seznanjena in ga spremlja. V neurju mesecu juliju dva osemnajst je povzročilo poškodbe brežin in poplavljanje travnikov, v koritu potoka so manjši nanosi peska, ki pa ne vplivajo na pretok vode, dodatne poškodbe brežin je povzročilo tudi neurje z močnim vetrom konec oktobra, poškodbe pa so bile evidentirane v okviru popisa škode. kar je evidentiranja, se bodo stroški pokrivali nazaj, tako kot veleva zakon, ni samo tukaj, veste, da se je dogajalo po celi Sloveniji. Tam, kjer je bilo res akutno, recimo Tržič, in, Jesenice smo tudi z našega ministrska takoj zagotovili denar za to, da smo lahko recimo v Tržiču omogočili, omogočili prehod, prehod ljudi v šole, v službe, v tem primeru imamo pa tudi še dodaten izziv, ker del tega, kar se tukaj, kar se tukaj omenja škode na terenu, pade tudi na občino in jaz predvidevam, da je s tukaj vaše nadaljnje vprašanje v bistvu, ali smo kdaj razmišljali, da se to prenese tudi na upravljanje na občine. Jaz mislim, da zdaj s tem, ko smo vse preostale investicije in vzdrževanje prenesli z ministrstva na Direkcijo za vode in ustanovili tu "vse na enem mestu" točko, bo lažja tudi komunikacija z našimi ogledniki na terenu - tudi veste, direkcija ima izpostave po Sloveniji - in pa potem samo lokalno, lokalno sodelovanje z občinami. Jaz na tak način si tudi, predstavljam, da bo program delno gospodarskih javnih služb tudi boljše identificiran za naprej, tudi informacije z lokalnega okolja, kje so problemi. Si pa zaenkrat ne predstavljam, da bi to prenašali na občine, ker je s tem potem treba občinam tudi dobiti zagotoviti dodaten denar. S tem tudi vprašanje, če pa pride do poplave, če pride do kakšne škode, kdo je za to odgovoren, občina ali država. Veste, da te zneski, recimo v Občini Tržič govorimo skoraj dvajset milijonov evrov. potem vprašanje, kdo je za to odgovoren. Ja, jaz mislim, da je boljše zagotavljati sistem na državnem nivoju, izboljšati učinkovito komuniciranje z lokalno skupnostjo in pa s strani države zagotavljati kontinuirana finančna sredstva v proračunu, zato da lahko gospodarska javna služba, deluje nemoteno. Hvala.